Hvala lepa, spoštovani predsednik državnega zbora. Kolegice in kolegi! Ko sem poslušala stališče predstavnikov vlade, državno sekretarko, res, sem se vprašala oziroma po besedah, da vlada predloga zakona ne podpira, sem si postavila sama vprašanje, kdaj bo v Sloveniji vlada, kdaj bo v Sloveniji bilo oblikovano ministrstvo in vsa ministrstva, ki bojo delala v prid državljank in državljanov. Seveda je najlažje reči, preden se poglobiš v številke, v iskanje nekih možnosti, "vlada ali pa ministrstvo predloga ne podpira". In s tem je zadeva rešena, da se signal vsem poslancem koalicije, kako morajo glasovati in se zadeva lepo pospravi v predal, dokler ponovno v Novi Sloveniji ne rečemo, nekaj je potrebno narediti za ljudi, ker smo vsi to želeli in zaradi tega smo vsi kandidirali za poslance, da bomo spreminjali svet ali pa Slovenijo na boljše, da bomo ustvarjali pogoje za ljudi, da bojo boljše živeli oziroma da bojo lahko preživeli. Dvig splošne olajšave na sedem tisoč, se tukaj v tem državnem zboru že toliko časa pogovarjamo, da bi vendarle na ministrstvu lahko pripravili kakšne bolj konkretne izračune ali pa neke drugačne izračune, ki bi rekli: "Glejte, mi pa vidimo politiko davčno v to smer." Zakaj to pravim? Zato, ker so. Res je, minister se menjava vsake štiri leta, pa državni sekretarji, vsi ostali, ljudje na ministrstvu, ki pa bi mogli slediti vsem spremembam in željam po spremembah v dobrobit vseh državljank in državljanov, pa bi mogli v tem času to pripravljati. Tako se dela v gospodarstvu. Predsednik uprave se menja, ampak pek odspodaj še vedno peče isti kruh in ga zna narediti, ne glede kdo vodi. In tako se mi zdi, da bi bilo odgovorno tudi delo vseh zaposlenih na Ministrstvu za finance, če bi želeli ljudem seveda v tej državi, pomagati. Da se dvigne prag, iz, olajšave iz tri tisoč tristo dva na sedem tisoč, se mi zdi, da je zelo pomembno povedati, da noter, tukaj, se vzame tudi ogromno število upokojencev, ki praktično s štiristo evri penzije na mesec tudi morajo svoj davek dati, pa tudi če je tale penzija manjša od tiste minimalne, ki smo jo predpisali, ker je, petsto evrov. Se mi zdi, da enostavno, da se s tem našo, s predlogom zakona o dvigu splošno olajšave resnično pomaga vsem, od tistih, ki delajo za neko minimalno plačo, od tistih, ki v tej državi minimalne penzije prejemajo in do tistih, ki, mogoče zaradi različnih razmer, so si poiskali tudi delo, v tujini, kot, delavci migranti, ki potem morajo to razliko tako visoko plačevati. Lepo bi bilo, da bi lahko rekli, naša država je en svetu zgled. Tukaj, bom rekla, vladni poslanci radi rečete: "Smo svetu zgled." smo prvi na na katerih področjih? Bodimo prvi v tem, bom rekla, na novo priključenih državah in in državah v postopku priključitve, ki bi lahko omogočili ljudem normalno življenje. Zakaj to rečem? Eno leto nazaj sem bila na nekem mednarodnem seminarju delavcev, za znotraj Evropske ljudske stranke. Tam je težnja že tako močna, tudi, bom rekla, portugalskih kolegov, hrvaških kolegov, romunskih, bolgarskih, avstrijskih, da vendarle Evropska komisija in tudi Evropska, unija nekaj naredi na takem, nesorazmerno, različne obdavčitve v različnih podjetjih. Jaz vem, da smo mi, samostojni in sami, na področju davkov peljemo politiko, pa vendarle, ne moramo imeti tako različne davčne obremenitve po državah. Vseeno se mi zdi. Zastopam neko normalno porazdelitev bremen na vse in tudi, kar se tiče davščin, tudi neko normalno, stopnjo olajšav. Tri tisoč tristo, je šele dobro leto, tale splošna davčna olajšava. Prej je bila še nižja, mislim, da je bila tri tisoč trideset evrov. Mislim, da kakšno dobro leto nazaj smo jo sprejeli na odboru za delo, da se je dvig tale, tele splošne olajšave dvignil. Ampak, ni moralno, da država obdavči tisto, kar je nujno za preživetje. Nujno za preživetje je prag tveganje revščine šesto trideset evrov na mesec. V na leto to znese približno sedem tisoč petsto šestdeset evrov, če če vzamem mogoče kakšen evro manj, in mi želimo to vse obdavčiti. Po drugi strani govorimo, kako je potrebno poskrbeti za za tiste z najnižjimi dohodki, za tiste, ki ne morejo sami preživeti, po drugi strani pa neki prag, ki daje možnost nekega preživetja, pa se strinjam, še to je prenizko, pa mi bomo to obdavčili. In še enkrat, kdaj bo v Sloveniji vlada, ki bo delala za ljudi in bo iskala rešitve, da bojo lahko ljudje preživeli in normalno živeli?